Madame la Présidente, dès son élection à la présidence de la République française, Emmanuel Macron a souhaité que des conventions démocratiques soient organisées dans tous les États de l'Union européenne.

Officiellement, l'objectif est de renforcer la démocratie européenne mais, en réalité, le véritable objectif est de procéder à une consultation orientée des citoyens les plus eurolâtres pour légitimer le grand projet macronien de transformer l'Union en un État fédéral omnipotent. Florent Banfi, le président de l'Union des fédéralistes européens, l'a ouvertement avoué. Bien entendu, il s'agit de réaliser cette infamie dans le dos des peuples européens, car les pseudo conventions démocratiques ont pour fonction de remplacer les référendums. Voilà le scandale que je veux dénoncer aujourd'hui. Les États européens résistent heureusement à Macron depuis six mois et je les encourage à continuer, car les peuples européens veulent des référendums, et pas des conventions démocratiques bidon.